Señora presidenta, la situación de muchos sectores agroalimentarios exportadores es insostenible tras la imposición de los aranceles del señor Trump

sectores como el vino, el aceite de oliva, las aceitunas de mesa, las bebidas espirituosas

Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios sectores afectados, aquellos que son los que mejor conocen sus productos, los que mejor conocen las ventas y, al mismo tiempo, el impacto que están sufriendo por la imposición de estos aranceles. Ya están comenzando a perder sus ventas, sus contratos, y prevén la pérdida de miles de puestos de trabajo, sobre todo en zonas rurales, donde existen escasas alternativas laborales. Ven con frustración cómo se están tirando por tierra y por la borda tantos años y tantas décadas de esfuerzo para tener ese liderazgo que habían conseguido ellos en el mercado estadounidense. Pero hoy quiero traer su voz al Parlamento y comunicar a la Comisión el principal mensaje que nos han transmitido comisaria, no quieren ayudas ni soluciones a corto plazo.

Y quieren dejar de pagar los platos rotos por todos los acuerdos y disputas comerciales que se produzcan. Sería imperdonable que consintamos que se castigue a los agricultores por un problema de otro sector con el que absolutamente nada tienen que ver. Hoy, el Partido Popular está del lado de esos millones de agricultores y productores que están afectados, como lo ha estado siempre. Y quiero, sinceramente, lamentar que ciertos grupos políticos esta tarde se hayan levantado de la mesa de negociación, boicoteando el esfuerzo que otros grupos políticos hemos hecho para poner fin a esta injusta situación.